virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir afar upplýsandi skýrslu um efnahagsmál sem hann flutti hér í dag og það frumkvæði að hafa þessa umræðu hér á fyrsta degi haustþingsins það er afar vel til fundið í skýrslunni fór ráðherrann afar vel yfir stöðu mála og útskýrði hvað gert hefur verið og það sem fram undan er í þessum málum eins og hægt er á þessari stundu það er deginum ljósara að staðan í efnahagsmálum hérlendis sem og erlendis í löndunum í kringum okkur

við þessar aðstæður er þess vegna svo mikilvægt að stjórnvöld fari ekki á taugum og hafi yfirsýn yfir verkefnin sem þarf að glíma við ein og forsætisráðherra rakti hér að framan eru yfirvegaðar og rétt tímasettar ákvarðanir mun vænlegri til árangurs en handahófskennd vanhugsuð viðbrögð eins og stjórnarandstaðan hefur verið mjög iðin við að benda á markmið ríkisstjórnarinnar eins og fram kom í máli hæstvirts ráðherra eru mjög skýr og aðgerðirnar miða markvisst að þremur þáttum það að draga úr lausafjárerfiðleikum fjármálastofnana til skemmri tíma auka fjármálalegan stöðugleika til frambúðar og í þriðja lagi að því langtímamarkmiði að skjóta traustum stoðum undir framtíðarhagvöxt á fundi efnahags og skattanefndar í morgun sem formaður nefndarinnar gerði ágætis skil hér að framan í umræðunni þetta var fundur með hagsmunaaðilum og sérfræðingum í efnahagsmálum víða úr samfélaginu benti edda rós karlsdóttir forstöðumaður greiningardeildar landsbankans aðspurð um hvaða aðgerðir frá stjórnvöldum fjármálageirinn væri að kalla eftir þá benti hún meðal annars á það hversu mikilvægt það er að horfa til langs tíma okkar framtíðarhorfur væru nefnilega öfundsverðar eins og fram hefur komið í mati alþjóðagjaldeyrissjóðsins við höfum yfir öflugum auðlindum að ráða öfluga lífeyrissjóði menntaða þjóð og svo framvegis og þess vegna að áliti eddu rósar þarf að passa upp á að skemma ekki þann árangur og þá stöðu ríkið þarf að hjálpa kerfinu við að hjálpa sér sjálft og það eru orð sem ég get svo sannarlega tekið undir þess vegna þarf að gæta þess að ríkið fari ekki af stað í einhverjar ómarkvissar ótímabærar paník aðgerðir sem hafa ekkert upp á sig nema að kæfa niður frumkvæði og kraft einkaframtaksins og þjóðarinnar allrar maður hefði líka haldið að stjórnarandstaðan sem hefur hrópað mjög hátt um aðgerðaleysi í allt sumar hefði hlustað með athygli á hæstvirtan ráðherra flytja skýrsluna sína hér í dag en miðað við málflutning hennar hérna í umræðunni er líkt og menn hafi komið hingað vopnaðir heimaskrifuðum stílum sem alls ekki má breyta út af fullum af upphrópunum klisjum og ranghugmyndum þar sem eini tilgangurinn er að slá pólitískar keilur það virðist engin innstæða vera fyrir orðum um samvinnu og nauðsyn samstöðu við lausn vandans stundum held ég hreinlega að það sé enginn áhugi fyrir því að leysa vandann yfir höfuð aðgerðaleysistalið er ein klisjan í sjálfu sér það þarf sterk bein til að standa af sér þá endalausu gagnrýni um aðgerðaleysi eins og dunið hefur á hæstvirtan forsætisráðherra og ríkisstjórn á undanförnum vikum og mánuðum krafan um aðgerðir bara einhverjar aðgerðir hefur hljómað úr öllum áttum og helst ætlast til þess að menn sveifli hér töfrasprota til að beita gegn þeirri tímabundnu niðursveiflu sem hagkerfi okkar sem og önnur vestræn hagkerfi eru að ganga í gegnum auðvitað eru engar slíkar brellur tiltækar og íslensk stjórnvöld vita það mætavel þess í stað er unnið stöðugt að lausn vandans með markvissum hætti eins og ráðherrann greindi frá greiningardeild glitnis gerir þetta aðgerðaleysi að umtalsefni í morgunkorni sínu í í dag með leyfi forseta þar er fyrirsögnin aðgerðaleysi orðum aukið þar segir þegar litið er í baksýnisspegilinn kemur á daginn að stjórnvöld hafi vissulega brugðist við breyttum aðstæðum í hagkerfinu með ýmsum hætti undanfarna mánuði þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi ekki nýtt að fullu heimild alþingis til lántöku upp að fimm hundruð maður til að styrkja gjaldeyrisforðann hefur forðinn verið aukinn með útgáfu víxla í erlendri mynt í sumar þá hafa á síðustu mánuðum verið gefin út skuldabréf fyrir sjötíu og fimm maður síðan fjalla þeir áfram um nokkrar af þeim aðgerðum sem hér hafa verið til umræðu í dag

hinsvegar er ótímabært að leggja hendur í skaut heldur þarf að halda áfram á sömu braut á næstu mánuðum í samvinnu við sem flesta aðila atvinnulífsins og vinnumarkaðar það verður því forvitnilegt að heyra það sem fer fram á þinginu í dag ég held að þarna sé mjög mikill samhljómur í því sem kom fram í máli hæstvirts forsætisráðherra og þeirra væntinga sem þessi markaðsaðili alla vega kemur á framfæri í þessum pistli ég á hreinlega von á því að menn hér í þessum sal skipti um plötu á fóninum og hætti þessu innstæðulausu aðgerðaleysissuði sem er ekkert annað en suð það gerir ekkert gagn og það leysir engan vanda ef maður fer aðeins inn fyrir klisjurnar og skoðar málflutninginn hvert er þá inntakið í tillögum stjórnarandstöðunnar bæði formaður framsóknarflokksins og formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa talað fyrir auknum opinberum framkvæmdum sem úrræði til lausnar á vandanum sem við er að glíma en þeir hafa ekkert sérstaklega nefnt að opinberar framkvæmdir voru auknar svo um munaði í síðustu fjárlögum og eins í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar vegna niðurskurðar í þorskkvóta háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon blæs á allar hugmyndir um framleiðslu í þjóðfélaginu og kallar þær gamaldags honum finnst þetta bara frekar hallærislegt að við séum að framleiða eitthvað hérna hvaða lausnir býður hann upp á jú hann er með millifærslur frá ríki til sveitarfélaga hann er með sveiflujöfnunarsjóði og hann er með auknar opinberar framkvæmdir eins og ég sagði hvergi minntist þingmaðurinn á orðið verðmætasköpun ég held bara hreinlega að það sé orð sem hann geti ekki tekið sér í munn honum er tamara að tala í klisjum eins og um nýfrjálshyggjuheimskapítalisma ég vona að ég fari rétt með sem er svo sem ágæt steingrímska við getum alveg fallist á það háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir fór líka yfir þeirra tillögur allar lutu þær að aðkomu hins opinbera með einhverjum hætti þar var aldrei um neina verðmætasköpun að ræða það er erfiðara stundum að ráða í tillögur háttvirts þingmanns guðna

í e s b í vor eða alla vega ræða það en núna er það bara alls ekki málið

hann hamrar alltaf á því að krónan hafi lækkað um fjörutíu prósent frá áramótum og ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson gerði það líka að hún hafi fallið um fjörutíu prósent frá áramótum þegar hið rétta er tuttugu og fimm prósent þetta er ekki til þess að bæta stöðuna erlendis þar sem nóg er af ranghugmyndum um íslenskt efnahagslíf formennirnir hafa líka báðir lagt áherslu á það að

hann sagði með leyfi forseta gjaldeyrisforðinn meðal annars um tvö hundruð milljörðum króna í lok júní síðastliðinn í júlí og ágúst var hann stækkaður í nokkrum áföngum og nam í lok ágúst um þrjú hundruð milljörðum með hinu nýja láni ásamt áðurnefndum gjaldeyrisskiptasamningum og lánalínum ríkissjóðs og seðlabankans nemur forðinn nú jafnvirði rúmlega fimm hundruð milljarða króna á miðju ári tvö þúsund og sex var hann rúmlega hundrað milljarðar króna á sambærilegu gengi gjaldeyrisforði okkar hefur því fimmfaldast á þessum stutta tíma og er nú hlutfallslega mun meiri en í flestum nágrannalöndum ef miðað er við landsframleiðslu bara þannig að þetta liggi fyrir ég vona að þingmennirnir hafi hlustað núna á fyrrnefndum fundi efnahags og skattanefndar í morgun var einmitt farið yfir þessa stöðu og fundurinn var mjög fróðlegur það vakti athygli mína þar að hjá einum greiningaraðilanum kom fram að við ættum að líta til sviss sem fyrirmyndar varðandi það hvernig tryggja skuli fjármálastöðugleika þeir eru eins og við lítil þjóð með hlutfallslega stórt fjármálakerfi þó svo að forskot þeirra sé augljóslega það að myntin þeirra gengur víðar en krónan okkar þessi aðili benti á að við ættum að fara að þeirra fordæmi varðandi stærð á gjaldeyrisforða þar var hann í kringum tuttugu prósent af landsframleiðslu þeirra eða sem væri sambærilegt þrjú hundruð milljörðum króna gjaldeyrisforða hér það er því ánægjulegt að heyra að forsætisráðherra greinir frá því að við erum komin vel yfir þann mælikvarða sem þessi aðili nefndi virðulegi forseti eins og forsætisráðherra brýndi með okkur hérna áðan er mikilvægt að við stöndum saman það hljómar kannski klisjukennt en það er sannleiksgildi fólgið í gamla orðatiltækinu að hugurinn beri mann hálfa leið þannig að nú skulum við bara öll taka höndum